Er zijn ook momenten dat je met een resolutie zoals deze tijdens de mensenrechtendebatten eigenlijk vooral een soort van schreeuw om hulp doet, omdat de Centraal Afrikaanse Republiek een land is, een falende staat is, omringd door falende staten, waar toch al decennia lang eigenlijk niemand op zijn plat Hollands gezegd chocola van kan maken, waar niemand van weet waar het

En dat is deze de Centraal Afrikaanse Republiek is zo'n typisch land met grondstoffen, in dit geval diamanten, die verhandeld worden én door rebellen én natuurlijk door een corrupte regering. Iedereen verdient er geld aan, maar de bevolking wordt er niet rijker van. Tot nu toe mag er nog steeds gehandeld worden in diamanten vanuit de Centraal Afrikaanse Republiek en ik zou u willen vragen zou u in het kader van het Kimberley Process willen vragen om een onderzoek en een tijdelijke stop op handel in diamanten uit de Centraal Afrikaanse Republiek. Want één ding weten wij heel zeker, zolang er illegaal gehandeld wordt weten én rebellen én overheden zich te bewapenen en gaat het geweld door.